Po przyjęciu budżetu wieloletnich ram finansowych dajemy niezwykle ważny przekaz dla całego młodego pokolenia Europejczyków do tego, aby chcieli się odpowiednio kształcić i korzystać z szans.

To szansa dla wielu tych, których nie stać na studiowanie za granicą. To szansa także na kredyty studenckie na studiach magisterskich. To wielka szansa dla szkół europejskich, które wymieniają się w programie Comenius. To wymiana także dobrych doświadczeń w szkolnictwie zawodowym w programie Leonardo da Vinci. To w końcu nowa polityka europejska dotycząca sportu i wymiany dobrych praktyk.